Pentru foarte mulți dintre noi, cei care am trăit sub umbra Rusiei în regimurile comuniste, rezultatul acestor alegeri este, pur și simplu, alegerea lui Vladimir Putin ca președinte. N aș vrea să ne iluzionăm și să privim lucrurile doar dintr o anumită perspectivă. Rusia se va afla, foarte mult timp de acum încolo, între modernizarea de tip asiatic și democrația de tip european. Cert este că cei 30 din cetățenii Rusiei care sunt motivați să își aleagă modelul european merită investiția noastră. Subliniez că parteneriatul nostru cu Rusia trebuie să se concentreze asupra consolidării unei societăți civile și a consolidării unei opoziții care, sperăm, să nu se mai divizeze. Despre alegeri cu siguranță ele nu au fost nici libere și nici transparente, în acord cu standardele noastre. Nu trebuie să judecăm alegerile doar după ziua votului, ci după tot contextul general. Însă cred că, dacă parteneriatul nostru rămâne o politică privilegiată, va trebui să continuăm cu realism.